starfsemi þrotabús herra forseti ég mæli hér fyrir framhaldsnefndaráliti frá meiri hluta viðskiptanefndar en málinu var vísað til nefndarinnar að lokinni annarri umræðu hún hefur fjallað um málið á ný og fengið á sinn fund áslaugu árnadóttur frá viðskiptaráðuneytinu andra árnason hæstaréttarlögmann og rúnar guðmundsson frá fjármálaeftirlitinu einar jónsson frá skilanefnd landsbanka íslands jóhannes rúnar jóhannsson frá skilanefnd kaupþings og steinunni guðbjartsdóttur frá skilanefnd glitnis þá kom einnig á fund nefndarinnar markús

eftir umræðu í nefndinni leggur meiri hluti hennar til frekari breytingar á frumvarpinu í fyrsta lagi leggur meiri hlutinn til að við frumvarpið bætist tvö ný ákvæði sem verða fimmti og sjöttu málsgrein nítugasta og áttundu grein laga um fjármálafyrirtæki í þeim felst annars vegar að óheimilt verði að höfða dómsmál gegn fjármálafyrirtæki meðan á greiðslustöðvun þess stendur nema mælt sé sérstaklega fyrir um heimild til þess í lögum eða um sé að ræða opinbert mál og refsiviðurlaga sé krafist í öðru lagi er lagt til ákvæði sem heimilar að meðferð dómsmáls sem höfðað hefur verið á hendur fjármálafyrirtæki frestist meðan á greiðslustöðvun þess fjármálafyrirtækis stendur nema mælt sé sérstaklega fyrir um heimild til þess í lögum eða um sé að ræða opinbert mál og refsiviðurlaga sé krafist markmið með breytingum þessum er að tryggja að fjármálafyrirtæki í greiðslustöðvun þurfi ekki að óttast málshöfðun íslenskra eða erlendra kröfuhafa meðan á greiðslustöðvuninni stendur og unnið er að því að tryggja verðmæti eigna fyrirtækisins orðalag ákvæðisins er sótt í hundrað og sextándu grein laga um gjaldþrotaskipti og fleira þar sem að hluta til áþekk regla gildir um þrotabú í öðru lagi leggur meiri hlutinn til viðbót við þriðju málsgrein hundrað og þriðju grein laganna á þann hátt að frestdagur við gjaldþrotaskipti geti einnig miðast við tímamark greiðslustöðvunar á grundvelli þriðju málsgrein nítugasta og áttundu greinar eða við heimild til nauðasamninga á grundvelli tuttugasta og sjöundu grein laga um gjaldþrotaskipti og fleira hundrað og þriðju grein mun þannig fela í sér sérreglu um tímamark frestdags fjármálafyrirtækja gerir ákvæðið með breytingum þessum og breytingum á þingskjali hundrað fjörutíu ráð fyrir að frestdagur markist af hverju því tímamarki sem fram kemur í greininni og að ef ekkert þeirra tilvika eigi við skuli miða frestdag við þann dag sem héraðsdómara berst krafa fjármálaeftirlits samkvæmt fyrstu eða annarri málsgrein hundrað og aðra grein laganna er með þessum viðbótum reynt að tryggja að frestir til riftunar og skuldajöfnuðar tapist síður að frestdagur fjármálafyrirtækja verði afmarkaður skýrlega og að hann komi fram sem fyrst en það er sérstaklega mikilvægt í tilfellum þar sem fjármálaeftirlitið hefur tekið yfir stjórn á fjármálafyrirtæki í þriðja lagi leggur meiri hlutinn til nýtt ákvæði til bráðabirgða sem felur í sér að í þeim fjármálafyrirtækjum sem fjármálaeftirlitið hefur skipað skilanefnd á grundvelli hundrað greinar a skuli miða frestdag við gildistöku laga þessara er þessu ákvæði þannig ætlað að taka af tvímæli um að frestdagur í þessum tilfellum sé ekki afturvirkur þá ræddi nefndin einnig á fundum sínum ábendingu frá skilanefnd landsbanka íslands um að réttaráhrif greiðslustöðvunar eins og þau eru skilgreind í nítjándu og tuttugasta og aðra grein laganna um gjaldþrotaskipti og fleira séu ekki nægilega skýr og ákveðin til þess að vekja erlendum kröfuhöfum traust um að fjármálafyrirtækin muni geta unnið að nýrri skipan fjármála og endurreisn eigna sinna í greiðslustöðvunarferlinu eftir umræður við viðskiptaráðuneyti og fjármálaeftirlitið er það mat meiri hlutans að heimildir í tuttugasta og tuttugasta og fyrstu grein laganna um gjaldþrotaskipti tryggi nægilega slík úrræði fjármálafyrirtækja undir greiðslustöðvun þar á meðal ráðstafanir á eignum fyrirtækis ef slíkt er nauðsynlegt til þess að varna tjóni þar á meðal fjárhagslegu tjóni á fundi nefndarinnar kom auk þess fram sú athugasemd að betra kynni að vera að setja í lögin um fjármálafyrirtæki sérstakan kafla um greiðslustöðvun fjármálafyrirtækja í ljósi þess að brýnir hagsmunir eru í húfi telur meiri hlutinn að óhjákvæmilegt sé að setja í lögin þau ákvæði sem í breytingartillögu þessari felast meiri hlutinn beinir því hins vegar til ráðuneytisins að hlutast til um gerð frumvarps sem feli í sér heildstæð ákvæði um greiðslustöðvun fjármálafyrirtækja er skapi fyllri og skýrari umgjörð um slíkt ástand til lengri tíma litið á grundvelli framangreinds leggur meiri hlutinn til að frumvarpið verði samþykkt með breytingum þeim sem gerð er tillaga um í sérstöku þingskjali undir þetta álit rita ágúst ólafur ágústsson guðfinna s bjarnadóttir birgir ármannsson árni páll árnason birkir jón jónsson jón gunnarsson björk guðjónsdóttir höskuldur þórhallsson skrifar undir með fyrirvara en guðjón a kristjánsson háttvirtur þingmaður sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hann samþykkur áliti þessu með fyrirvara herra forseti aðeins almennt um málið þá eins og ég gat um hérna í upphafi þessa þingfundar þá er um að ræða óvenjulegar aðstæður við stöndum frammi fyrir þeirri stöðu að allir kerfisbankar íslands hafa hrunið á mjög skömmum tíma og ísland er að ganga í gegnum eina dýpstu bankakreppu og gjaldeyriskreppu í áratugi

allra stjórnmálaflokka að mig minnir á mjög skömmum tíma til að bregðast við því ástandi sem hér blasti við meginmarkmið neyðarlaganna var auðvitað að tryggja að bankastarfsemi í landinu mundi haldast áfram við afgreiddum þau lög úr viðskiptanefndinni með þeim orðum í nefndaráliti að þau ættu að koma til endurskoðunar og að sjálfsögðu vil ég hvetja til þess að sú endurskoðun hefjist frekar fljótlega en hitt hér er á ferðinni annað frumvarp um breytingu á lögum um fjármálafyrirtæki sem hefur líka mjög mikilvægt markmið það markmið er að bjarga verðmætum svo ég taki nú öll tvímæli af við í meiri hluta viðskiptanefndar og í öllum stjórnmálaflokkum nema vinstri grænum erum ekkert að leika okkur að því að afgreiða hér frumvarp á einni viku auðvitað get ég alveg tekið undir að það er æskilegt og miklu betra að hafa meiri tíma til að fjalla um frumvörp og löggjöf ég er fyrsti maður til að viðurkenna það ég held að við séum öll sammála um að það geta komið þær aðstæður sem krefjast annarra vinnubragða neyðarlögin voru afgreidd á þessu þingi á sex klukkustundum það getur líka verið kostur lítils þings að geta brugðist mjög hratt við við erum búin að taka núna um viku í þetta mál í viðskiptanefndinni frá fyrsta degi var það fullkomlega ljóst öllum nefndarmönnum að tíminn var atriði hér það var tímapressa á þessu máli við höfðum ekki allan þann tíma sem við vildum hafa það veit háttvirtir þingmenn atli gíslason sem mun koma hér á eftir og eflaust fara mikinn í sinni gagnrýni og vinnubrögðum allir þingmenn vissu það að tíminn var hér atriði því verðmæti voru í hættu mér finnst það vera ábyrgðarhluti að standa hér og kalla eftir frestun á þessu máli því ég tel að við séum þá að fórna meiri hagsmunum fyrir minni jú við gætum fengið fleiri gesti við gætum fengið skriflega umsögn frá réttarfarsnefnd við gætum fengið umsögn fleiri þingnefnda eins og allsherjarnefndar eins og háttvirtir þingmenn atli gíslason hefur beðið um við getum tekið bara mánuð í þetta til að undirbúa okkur og tryggja að það séu engir lekar á þessari löggjöf en þá værum við að fórna meiri hagsmunum fyrir minni og það er það hagsmunamat sem allir stjórnmálaflokkar nema vinstri grænir voru tilbúnir að fara í gegnum og taka ákvörðun taka ákvörðun um það að við ætlum að standa hér með þessari löggjöf sem er unnin hratt en hins vegar hefur það að markmiði og þann tilgang að bjarga hér verðmætum háttvirtir þingmenn vinstri grænna sem voru í nefndinni því þeir skiptu þar um fulltrúa í miðri umfjöllun vissu það mætavel ég skal bara taka það til baka ég veit bara að fastur þingmaður í nefndinni jón bjarnason háttvirtur þingmaður viðstaddur þetta mál var hann ekki í viðskiptanefndinni burtséð frá því aukaatriði það var ágætt að vinstri grænir hafi einhvern tíma rétt fyrir sér það kom fram í meðförum þessarar umfjöllunar að nú þegar eru menn byrjaðir á því að kyrrsetja eignir íslensku bankanna nú þegar eru erlendir aðilar að koma í veg fyrir það að hér sé

bankarnir fara í greiðslustöðvun sem þarf ekki að vera að allir þurfi að fara í einhverjir munu fara í það hugsanlega tveir kom frá meðförum þingnefndarinnar þá eru þeir varðir þá eru gömlu bankarnir varðir fyrir slíkum tilburðum úti í hinum stóra heimi varðir fyrir kyrrsetningunni sem er að skaða eignirnar sem eru að rýra verðmæti þeirra þess vegna er þetta frumvarp hingað komið þess vegna fær þetta frumvarp tiltölulega skjóta meðferð hér á þingi við höfum sömuleiðis komið í veg fyrir það að bankarnir fari beint í gjaldþrotaslit heldur geti starfað með takmörkuðu starfsleyfi í greiðslustöðvun þannig að þeir hafi tíma til að endurskipuleggja sig og bjarga verðmætum þetta skiptir miklu máli og ef íslenskur banki gömlu bankarnir fara í þessa greiðslustöðvun í þetta greiðslustöðvunarfyrirkomulag þá nær sú vernd yfir allt e e s svæðið það skiptir gríðarlega miklu máli við erum sömuleiðis að gera aðrar breytingar á þessu frumvarpi margar hverjar smávægilegar og praktískar við erum að lengja hér fresti til að mæta þessum óvenjulegu aðstæðum það er ekki gert á kostnað kröfuhafa eða eins eða neins við sjáum það einfaldlega að núgildandi frestir henta í rauninni ekki svona stóru búi þetta eru líka praktískar breytingar sem lúta að tilkynningu til kröfuhafa við höfum um fjögur hundruð tuttugu þúsund kröfuhafa þess vegna krefst það viðbragða af hálfu löggjafans að bregðast við þeirri stöðu þess vegna erum við að breyta þeim lögum sömuleiðis þetta frumvarp er öllum aðilum máls í hag þetta er kröfuhöfum í hag þetta er skattgreiðendum í hag þetta er ríkinu í hag vegna þess að okkar markmið og þessi löggjöf mun gera það kleift að við náum að hámarka virði þeirra eigna sem þó eru til það hlýtur að vera kappsmál sérhvers þingmanns líka þingmanna vinstri grænna að við fáum sem mest fyrir þær eignir sem eftir eru í bönkunum við stöndum frammi fyrir hugsanlega miklum skuldbindingum vegna ýmissa atriða sem fóru úrskeiðis meðal annars icesave reikninganna og þess vegna skiptir miklu máli að hér séu einhverjar eignir á móti til að mæta þeirra skuldbindingum kosturinn við greiðslustöðvunarfyrirkomulagið sem við erum að gera hérna bönkunum kleift að fara í er í fyrsta lagi að fjármálafyrirtæki fari þá ekki í slit fari ekki í gjaldþrotaskipti það skiptir miklu máli bankarnir geta lifað áfram og með því er ég ekki að segja að þeir ætli að hefja hér einhvern útibúsrekstur eða taka á móti innlánum heldur geti endurskipulagt sig með takmörkuðu starfsleyfi því samkvæmt núgildandi lögum ef þeir missa starfsleyfið þá þurfa þeir að fara til gjaldþrotaskipta það er í þessari endurskipulagningu sem þeir hafa tækifæri gömlu bankarnir að hámarka eignirnar við gjaldþrotaskipti falla sömuleiðis lán og kröfur á gjalddaga það var minnst á það af þingmönnum hér við aðra umræðu að þetta frumvarp væri ekki kröfuhöfum í hag eða ekki minni kröfuhöfum í hag ég vil mótmæla þeirri fullyrðingu og vil fullyrða það að í raun er verið að breyta lögunum þannig að þau gagnist kröfuhöfum betur verði frumvarpið að lögum geta gömlu bankarnir óskað greiðslustöðvunar í máli þeirra á fundum viðskiptanefndar hefur komið fram að þeir telja með því að fara í greiðslustöðvun geti þeir hámarkað það verð sem mögulegt er að fá fyrir eignir bankanna og þannig eiga kröfuhafar meiri möguleika að fá greiðslur upp í kröfur sínar til að mögulegt sé að gömlu bankarnir geti óskað eftir greiðslustöðvun þarf fyrst og fremst að taka sjötta tölulið annarri málsgrein tólftu grein laga um gjaldþrotaskipti og fleira úr sambandi það erum við að gera með þessari lagasetningu og fjórða töluliðnum en ég vil hins vegar samt draga það fram að fjórða töluliðurinn var í rauninni tekinn úr sambandi með neyðarlögunum við erum í rauninni að koma í veg fyrir það að skilyrði núgildandi laga um greiðslustöðvun sé ekki fullkomlega uppfyllt og dómari hafni einfaldlega ósk um að tiltekinn banki fari í greiðslustöðvun við erum að gera það greiðari leið fyrir gömlu bankana að fara í það fyrirkomulag sem kallar eftir í það fyrirkomulag sem gerir bönkunum kleift að fá þann tíma sem þarf til að verja eignirnar kröfuhafar sem hafa átt fundi með skilanefndum og fjármálaeftirlitinu hafa lagt mikla áherslu á að farið verði með gömlu bankana í lögformlegt ferli sem allir þekkja eins og greiðslustöðvun eða nauðasamninga og þannig telji kröfuhafar rétt sinn betur tryggðan þar sem ferlið sé gagnsærra og farið eftir reglum sem allir þekkja ákvæði frumvarpsins eru því fyrst og fremst kröfuhöfum til góða en líka skattgreiðendum sem þurfa hugsanlega að mæta skuldbindingum þessara sömu banka þannig að hér er að mínu mati fyrir þessa aðila máls og þess vegna er andstaða eins stjórnmálaflokks á þingi við þetta mál óskiljanlegt

auðvitað veit ég að það er umdeilt að breyta löggjöf allri löggjöf það er alltaf umdeilt að breyta löggjöf sérstaklega kannski í því ástandi sem við erum núna í það getur verið umdeilanlegt að breyta gjaldþrotalögum með þessum hætti sem við erum að gera hér og það var markmið okkar í nefndinni að hrófla sem minnst við þessu ferli hrófla sem minnst við

talar um að gera ekki neitt hefði verið það versta í stöðunni tefja málið hefði líka verið vont

hæstvirtur forseti að minna á það að auðvitað gerum við okkur grein fyrir því að með því að taka aðeins viku í meðferð þessa máls þá geti ýmislegt þurft að koma til endurskoðunar við skulum bara viðurkenna það alveg það voru endurskoðunarákvæði í neyðarlögunum og við setjum sömuleiðis

undirbúin sem mun síðan skapa fyllri og skírari umgjörð um slíkt ástand til lengri tíma litið þannig að við munum að sjálfsögðu skoða þessa löggjöf aftur við munum fara í þessa heildstæðu nálgun sem ég get alveg tekið undir að þarf það þarf að mæta þessum álitaefnum með heildstæðum hætti ég get alveg tekið undir það en hins vegar er tíminn núna að bregðast við því við erum ekki að stjórna þeim aðgerðum sem eiga sér stað úti í hinum heimi það eru aðrir sem taka þar ákvarðanir og við stöndum bara frammi fyrir gífurlegum eignabruna ef við sitjum bara hér aðgerðalaus eða tökum enn fleiri daga í það hversu mikið sem við mundum vilja það þá er bara sá tími ekki fyrir hendi og það held ég bara að sé hreinskilnislegt að viðurkenna það að þetta er hagsmunamat okkar í meiri hlutanum að með þessum hætti náum við að verja eignirnar og í rauninni mæta þeim hagsmunum íslenskra skattgreiðenda best miðað við aðstæður